hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer hundrað þrjátíu og níu tvö þúsund og fimm um starfsmannaleigur frumvarpið er lagt fram í kjölfar athugasemda sem eftirlitsstofnun efta hefur gert við tiltekin ákvæði laganna og er breytingunni ætlað að koma til móts við þær kröfur stofnunin hafði áður gert athugasemd við sambærileg ákvæði í lögum um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til íslands og starfskjör starfsmanna þeirra og var orðið við þeim athugasemdum með breytingum á þeim lögum og þær breytingar voru gerðar í fyrra þess vegna er eðlilegt að reyna að samræma þetta í þessum tveimur lagabálkum lagabreytingarnar sem hér eru lagðar til eru að öllu leyti sambærilegar eins og ég sagði þeim sem gerðar voru á áðurnefndum lögum í fyrra þær snúast fyrst og fremst um þá tímafresti sem veittir eru starfsmannaleigum til að veita vinnumálastofnun upplýsingar um starfsemi sína og frest vinnumálastofnunar til þess að fara yfir þau gögn áður en hún veitir staðfestingu þeirra í athugasemdum eftirlitsstofnunar efta segir að kröfum núgildandi laga um tímafresti megi jafna til þess að starfsmannaleigur þurfi að sækja um leyfi fyrirfram til að geta hafið starfsemi hér á landi telur stofnunin að það feli í sér hindrun á frjálsum þjónustuviðskiptum á grundvelli þrítugasta og sjöttu grein samningsins um evrópska efnahagssvæðið í annarri grein gildandi laga um starfsmannaleigur er þeim sem vill veita slíka þjónustu hér á landi gert að tilkynna um það til vinnumálastofnunar átta virkum dögum áður en starfsemin hefst hér er lagt til að vinnumálastofnun þurfi að berast tilkynning eigi síðar en sama dag og starfsemin hefst hér á landi samhliða er lagt til að vinnumálastofnun fái tvo virka daga til að fara yfir upplýsingarnar sem áskilið er að fylgi tilkynningunni skrifleg staðfesting vinnumálastofnunar á því að öllum gögnum hafi verið skilað þarf því að liggja fyrir eigi síðar en tveimur dögum eftir að starfsemi leigunnar hefst en ekki áður en hún hefst líkt og í gildandi lögum áskilið er að starfsmannaleiga sem veitir þjónustu á íslandi samtals lengur en tíu virka daga á hverjum tólf mánuðum skuli hafa fulltrúa hér á landi eins og er þarf að tilkynna vinnumálastofnun hver þessi fulltrúi er átta virkum dögum áður en starfsemin hefst en hér er lagt til að sú tilkynning þurfi að berast hið síðasta samdægurs því leigan hefur starfsemi sína einnig er hér lögð til ný málsgrein sem áréttar að fulltrúi viðkomandi starfsmannaleigu geti verið einn af þeim starfsmönnum hennar sem starfar hér á landi í þessu felst ekki efnisleg breyting frá gildandi lögum heldur einungis árétting meðal þess sem eftirlitsstofnun efta hefur gert athugasemdir við er ákvæði um að starfsmannaleigu sé óheimilt að veita þjónustu hér á landi hafi fyrirtækið látið hjá líða að tilkynna um fulltrúa sinn til vinnumálastofnunar eða ef skipt hefur verið um fulltrúa telur eftirlitsstofnunin að þetta brjóti gegn frjálsum þjónustuviðskiptum samkvæmt þrítugustu og sjöttu grein samnings um evrópska efnahagssvæðið og vísar til dóma evrópudómstólsins í því sambandi hér er því lagt til að umrætt ákvæði sem er í fjórðu málsgrein þriðju grein laganna verði fellt brott hæstvirtur forseti setning laga um starfsmannaleigur árið tvö þúsund og fimm byggði á því að nauðsynlegt þótti að setja slíkri starfsemi ákveðinn ramma með lágmarksreglum og eftirliti áherslan er lögð á að markmið laga um starfsmannaleigu haldist þrátt fyrir að þær breytingar sem hér eru lagðar til í kjölfarið athugasemda eftirlitsstofnunar efta með þetta í huga er því lagt til að vinnumálastofnun fái auknar heimildir til að beita þvingunaraðgerðum láti starfsmannaleiga undir höfuð leggjast að tilkynna vinnumálastofnun um fulltrúa sinn eða skipti á fulltrúa sé gert ráð fyrir því að við lögin bætist ákvæði um dagsektir sem heimila vinnumálastofnun að krefja hlutaðeigandi starfsmannaleigu um úrbætur innan hæfilegs frests að viðlögðum dagsektum sem geta numið allt að hundrað þúsund krónur á dag fari starfsmannaleigan ekki að lögunum auk framantalinna breytinga er lögð til orðalagsbreyting á b lið fjórða grein laga um starfsmannaleigur sem fjallar um almannatryggingavernd starfsmanna sem starfa hjá starfsmannaleigu með breytingunni er kveðið skýrt á um að eingöngu sé verið að kanna hvort starfsmenn sem starfa hér á landi á vegum starfsmannaleigu njóti almannatryggingaverndar í heimaríki markmið þessa ákvæðis er ekki að koma í veg fyrir að hlutaðeigandi starfsmannaleiga hefji starfsemi hér á landi heldur er tilgangurinn að vekja athygli starfsmannaleiga og viðkomandi starfsmanns á því að sá síðarnefndi njóti ekki tryggingaverndar í þeim tilvikum ef það á við hæstvirtur forseti ég hef nú gert grein fyrir þeim breytingum á lögum um starfsmannaleigur sem lagðar eru til með frumvarpi þessu og legg til að því verði að